Gospodine predsjedniče, gospođo Tomašić, pretpostavljam da se slažete sa mnom da je privatizacija devedesetih godina poharala hrvatsko gospodarstvo i uništila mnoge tvrtke. Ali, ne znam da li se slažete sa mnom da je privatizacija omogućila malim dioničarima da postanu vlasnici onih tvrtki, na primjer Adris grupa iz Rovinja, koje su pokazale vitalnost i postale uzorne, jake i dobre hrvatske tvrtke, čime upravo ovaj financijski interes zaposlenika dolazi do potpunog izražaja.